og aftur það er lærdómsríkt að horfa á reynslu íra sem voru og eru í e s b búa við það regluverk sem þar er við lýði og lentu í þeim ósköpum að þurfa að gera þetta sem ég lýsti áðan sem sé að tryggja allar innstæðurnar og allar skuldirnar ef þeir hefðu ekki gert það eru allar líkur á því að allt írska bankakerfið hefðu komið niður og ekki útséð með það enn þessi dæmi sem ég taldi upp voru talin upp til að benda á að það er ekki séríslenskt fyrirbæri að bankakrísa verði og það að halda því fram að hérna á íslandi hafi það bera verið vegna þess að brjálaðir frjálshyggjumenn voru við völd sömu brjáluðu frjálshyggjumennirnir og juku ríkisútgjöldin um þrjátíu prósent að raunvirði það held ég að sú skoðun standist ekki ekki þegar menn horfa á þetta í svolítið stærra samhengi það sem aftur á móti stenst og skiptir máli er að það voru gerð þau mistök á íslandi að leyfa bankakerfinu að verða tíu til tólf sinnum stærra heldur en íslenska hagkerfið það voru mistök ég er þeirrar skoðunar að það hafi verið mistök að ganga þannig frá hnútum við einkavæðingu bankanna að það gæti myndast sú staða að einstakir eigendur bankanna gætu um leið haft þá hagsmuni sem þeir höfðu svo sannarlega inni á hlutabréfamarkaði ég held að það séu hlutir sem við getum virkilega lært af hvað varðar síðan eftirfylgnina með reglunum þá bjuggum við líka við alþjóðlegt keri hvað það varðaði það er hvernig þessum reglum væri fylgt eftir íslenska fjármálaeftirlitið rétt eins og það breska og önnur fjármálaeftirlit vinna samkvæmt ákveðnum stöðlum það breytir ekki því að það er greinilegt að bæði á íslenska fjármálaeftirlitinu og því breska og því hollenska af því að það eru mál sem okkur eru skyld í gegnum icesave reikningana alveg greinilega hafa menn ekki bara íslenska fjármálaeftirlitið heldur líka það breska og það hollenska og það virðist vera þannig að menn séu sammála um að við eigum að bera allan hallann á því að þau fjármálaeftirlit hafi misst allt saman niður um sig